Seit den letzten Debatten zur Lage der Europäischen Union hier im Parlament hat sich die Situation zugespitzt. Ich will mal sagen, keiner der Vorschläge ist aufgegriffen und verwirklicht worden.

Das ist vielleicht unser Problem. Wir sind weit entfernt von einer umfassenden Lösung. Es scheint ja den Akteuren der Finanzmärkte so zu gehen, dass sie sagen, das müssen wir ja alles nicht ernst nehmen, wir spielen weiter wie gehabt.

Ins Visier geraten auch verstärkt europäische Banken, deren Unterkapitalisierung ein wachsendes Risiko darstellt, wie etwa die Dexia Bank zeigt. Die Bevölkerung in Griechenland, Portugal, Spanien organisiert Massenproteste gegen die Rosskuren zur Reduzierung der staatlichen Ausgaben. Die Arbeitslosigkeit, die Situation der Jugend, die Austeritätsmaßnahmen belasten vor allem die Bürger und fast nie die Verursacher der Krise, nämlich die Akteure der unregulierten Finanzmärkte.

Sie wollen ihrem Protest gegen die Folgen der Politik der Privatisierung und Liberalisierung, die zu den Auswüchsen der Märkte geführt haben, Ausdruck verleihen.

Das offensichtliche Scheitern der neoliberalen Politik betrifft nicht nur die Finanzmärkte, es wird darin offenbar, dass das Zocken um steigende und fallende Kurse längst andere Bereiche, etwa den weltweiten Agrarmarkt oder die Rohstoffmärkte, erreicht hat.

Wir sind, obwohl wir häufig darüber reden, in der Situation von Hase und Igel angekommen, bei der die Marktteilnehmer in Gestalt des Igels stolz verkünden Ick bün all hier. Ich glaube, wenn wir uns selbst ernst nehmen wollen, muss darauf geachtet werden, auch über die Folgen der Debatten zu diskutieren. Ich stelle fest, aus meiner Sicht hat sich nichts Wesentliches verändert. Wenn die vernünftigen Vorschläge, die hier geäußert wurden, auch von Herrn Barroso, nicht verwirklicht werden können, dann ist es wirklich dramatisch.